Discursul Președintelui Assad nu a oferit garanția unui dialog deschis și angajat cu reprezentanții societății civile din țară. Ca ecou al primăverii arabe, populația cere reforme concrete și construirea unei democrații autentice, însă, până acum, autoritățile nu s au arătat receptive la aceste apeluri. În continuare sunt semnalate cazuri de cenzură a manifestațiilor antiguvernamentale, precum și arestări abuzive.

Este nevoie de o strategie națională pentru ieșirea Siriei din criza politică în care se află.

Referitor la Yemen, populația cere, de zile întregi, schimbarea regimului și instalarea unei democrații adevărate.

Intervenția Arabiei Saudite în calitate de mediator este binevenită, deoarece asigură o rezolvare la nivel regional a instabilității.